Usted ha hecho referencia a los buques de pesca que faenan de manera ilegal. Le pregunto si usted sabe cómo faenan los buques europeos en el marco de los convenios suscritos por la Unión Europea, con buenas prácticas que podrían ser un modelo y una referencia en el ámbito internacional y si, además, sabe que, por ejemplo, el 80 del desarrollo local en Seychelles es posible gracias a la presencia de la flota europea, una presencia que reclaman los habitantes de esa zona. Me gustaría, también, pedirle que, cuando hable de pesca ilegal, diga —porque queda muy confusa su intervención— de quiénes está hablando. Porque creo que la flota europea, al amparo de los convenios suscritos por la Unión Europea, es una referencia y un modelo, como digo, en el ámbito internacional.